Predsedujoči, hvala. Spoštovani ministri, vsi prisotni! Krajevna skupnost Podbočje v občini Krško je že pred tremi leti opozorila Direkcijo za infrastrukturo, da je most preko reke Krke na Brodu pred Podbočjem v slabem stanju. Pred dvema letoma so ga poslikali in ponovno poslali opozorilo, saj preko mostu vodi glavna in najkrajša povezava z ostalimi deli občine in po njej vozi šolski avtobus. V okviru splošne skrbi za stanje mostov po državi je o mostovih preko reke Krke jeseni leta dva tisoč sedemnajst pisal tudi regijski časopis Posavski obzornik, kateremu je direkcija za most na Brodu odgovorila, da je bil ta redno pregledan in da je varen. Februarja letos je bil opravljen pregled, v katerem je bilo ugotovljeno, da je most sicer v slabem stanju, vendar še varen za uporabo. Potem pa je nenadoma v mesecu maju sledil inšpekcijski pregled, na podlagi katerega je bil most trinajstega avgusta zaprt za ves promet. Tako vodstvo krajevne skupnosti kot krajani so bili seveda močno presenečeni, še posebej zato, ker je bilo pred vrati novo šolsko leto. Obvoz preko Kostanjevice na Krki pa pot v Podbočje ali iz njega podaljša za najmanj trinajst kilometrov, nekaterim pa tudi mnogo več. Po ogorčenih zahtevah občanov in pritisku medijev je prišlo do sestanka med predstavniki občine krško in Direkcijo z namenom, da bi dosegli vsaj delno uporabo mostu, a za zdaj problem še ni rešen, ker ni dosežena odprava odločbe inšpektorja. Dodaten problem je zaradi spomeniške zaščite mostu. Spoštovana ministrica, sprašujem vas, kako je lahko prišlo do tako različne ocene stanja mostu na Brodu pri Podbočju in do kdaj bodo morali krajani čakati na normalen dostop do svojih domov oziroma se v službo in šolo voziti tudi nekaj kilometrov dlje, kot so pred zaporo mostu. Hvala.